Der Handelsausschuss hat natürlich sehr stark die Gesetzgebung begleitet, weil die Frage der öffentlichen Beschaffung für den internationalen Handel von zentraler Bedeutung ist, weil wir natürlich auch in Drittstaaten auf den öffentlichen Beschaffungsmarkt kommen wollen wie wir es gerade in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten diskutieren. Aber wenn wir das wollen was natürlich dann auch positive Effekte für Unternehmungen in der EU mit sich bringen wird dann brauchen wir auch klare Regeln für die Beschaffung hier bei uns, die wir dann in Gegenseitigkeit mit anderen Staaten außerhalb der EU festlegen werden. Dazu gehört, dass klar definiert ist, was ein Verstoß gegen faire Vergabepraxis ist.

Und dieses Kriterium muss auch für Unteraufträge gelten.